Ta je klíčová obecně pro fungování vnitřního trhu. Pro zlepšení účinnosti a bezpečnosti silniční dopravy je nutné, zdá se, přiměřeně zvyšovat požadavky na bezpečnost a na kvalifikaci řidičů. Bohužel situace na trhu práce v mnohých členských státech Evropské unie právě v oblasti silniční kamionové dopravy je velmi napjatá, řidičů je nedostatek, a pokud podvolíme ty nároky, které máme na řidiče, ve smyslu snížení těchto nároků, například nestejných, nerovných podmínek napříč členskými státy, tak si myslím, že se to dotkne i naší bezpečnosti. Proto jsem tuto zprávu přivítal a podpořil jsem ji, protože zavádí přiměřená, srovnatelná pravidla a rovné podmínky do bezpečnosti silniční dopravy.